Spoštovana predsedujoča, spoštovani sekretar, kolegice in kolegi! Predlagatelj s predlogom spremembe zakona želi izboljšati socialni položaj operativnih gasilcev in spodbuditi zaposlovanje operativnih prostovoljnih gasilcev med delodajalci. Predlog se nanaša na znižanje zavarovalnih premij in davčne olajšave pri delodajalcih, ki zaposlujejo prostovoljne gasilce. Predlaga tudi, da se zagotovi sredstva za dodatno zdravstveno zavarovanje ter dodatno pokojninsko zavarovanje za vsak dan izvajanja terenskih nalog prostovoljnega gasilca. Obstoječi Zakon o gasilstvu obravnava pravice in dolžnosti ločeno za poklicne gasilce in prostovoljne gasilce. V samem predlogu ugotavljamo, da je kršeno načelo pisanja jasnih in razumljivih predpisov, ki so ključni zagotavljanje pravne varnosti subjektov, na katere se predpisi nanašajo. V predlogu ni razvidne, katere, ni razvidno, katere zavarovalne premije delodajalcu naj bi bile znižane , nejasnost se nanaša na davčne olajšave in kdo naj bil deležen, kdo naj bi jih bil deležen. Predlagatelj ni jasno opredelil status operativnega prostovoljnega gasilca glede na zaposlenost in nezaposlenost. Ni jasne opredelitve glede zdravstvenega zavarovanja in pokojninskega zavarovanja. Poudariti moramo, da ministrstvo za obrambo pripravlja celovito prenovo Zakona o gasilstvu, kjer bodo vključene vsebine, ki so del tega predloga poslanske skupine. Tako ni smiselno, da bi v tej fazi podprli navedeni predlog, ker predlagatelj ne zagotavlja vseh rešitev tega tako pomembnega področja. V nadaljevanju želimo izpostaviti nekaj pomembnih dejstev gasilstva v Sloveniji, ki je pomemben dejavnik in temeljni steber našega sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. To nas vodi k temeljnemu pristopu in prenovi Zakona o gasilstvu. Se pravi, sam pomen gasilstva v Sloveniji je vse večji. Prostovoljna gasilska društva združujejo preko sto petdeset tisoč članov, več kot petinštirideset tisoč operativnih gasilcev, med njimi je cirka trideset trideset procentov članic in cirka petindvajset procentov mladih, ki letno opravijo cirka dvanajst tisoč intervencij. Njihove naloge pa segajo od gašenja požarov do intervencij pri naravnih in drugih nesrečah. Večji del društva financirajo lokalne skupnosti, cirka osemdeset milijonov, del država, cirka pet cela pet milijonov. Prostovoljno gasilstvo ima na Slovenskem stopetdesetletno tradicijo. Naloga gasilskih društev pa je veliko več kot le gašenje in reševanje v primeru požarov. V njih so ljudje našli socialno oporo in solidarno, nesebično pomoč ob vsakršni nesreči. Skozi gasilska društva so člani izkazovali pripadnost slovenskemu narodu in obstoj te zavesti. Danes so v številnih krajih prav gasilska društva tista, ki združujejo in povezujejo občane pri aktivnostih in dejavnostih, poleg področja varstva pred požari tudi na kulturnem in drugih področjih, na svoji spletni strani poudarja Gasilska zveza, in temu se tudi mi priključujemo. Na področju prostovoljnega gasilstva se Slovenija uvršča v sam vrh sveta. Slovensko gasilstvo je temeljni steber našega sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Nobene podobne sile ni v naši državi, da bi toliko ljudi v tako kratkem času prihitelo na pomoč. Gasilska organizacija je tudi najpomembnejša in najštevilčnejša splošnoreševalna služba v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomemben dejavnik pri zagotavljanju nacionalne varnosti na tem področju, spominjajo v zvezi. Za Slovenijo je to optimalna rešitev v kombinaciji prostovoljnega gasilstva s poklicnimi enotami. Na Ministrstvu za obrambo tudi sicer dajejo področju gasilstva velik pomen. Državni zbor je v prejšnjem mandatu sprejel novi Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje dva šestnajst-dva dvaindvajset. V tem programu je znova izpostavljen status gasilcev oziroma prostovoljnih reševalcev. Novi nacionalni program daje na področju gasilstva večji poudarek preventivnemu delovanju za zagotavljanje višje stopnje požarne varnosti v lokalnih skupnostih, nabavi težke gasilske tehnike, predvsem gasilskih avtolestev, ohranitvi posodabljanja gasilske zaščite in reševalne opreme ter izenačevanju opremljenosti gasilskih in drugih reševalnih služb v občinah s slabšimi materialnimi možnostmi, nadaljnjemu razvoju psihološke pomoči za reševalce, spodbujanju organiziranja, spremljanja in usposabljanja ekip prve pomoči v gasilskih enotah, še večjo pozanost skupnim usposabljanjem pripadnikov na različnih struktur, vključenih v sistem zaščite in reševanja, ter spodbujanju razvoja vadbišč in drugih zmogljivosti, ki jih za svoje potrebe razvijajo občine ali posamezne reševalne službe, predvsem tiste, ki jih ki jih organizirajo nevladne organizacije, še posebej so v tem mišljeni regijski gasilski poligoni za namen urjenja postopkov. Na kraju bi, želel dodati še en dober primer iz življenja. Bil sem namreč letos na, proslavi v Libeličah. Libeliče so znane po plebiscitu in devetnajststo dvaindvajsetega leta priključene nazaj k matični deželi. Čez štiri leta bodo tam praznovali stoletnico te odločitve. Tam so bili že od nekdaj ponosni, ponosna vas z sedežem občine, ki je segala gor do Žvabeka, sosednja občina v Avstriji, in dol do Mežice s tremi gostilnami in dvema trgovinama. Z lesnimi trgovci, kateri so spravljali tesan les s splavi po Dravi. Naše prednike je skrb in ljubezen do rodne grude in z žulji ustvarjenih dobrin združevala v enoten cilj, kako se s skupnimi močmi upreti rdečemu petelinu. V ta namen je bilo marca osemnajststo enaindevetdeset ustanovljeno prostovoljno gasilsko društvo. Začeli so skromno, zgradili so malo urodišče in kupili stalo, staro ročno brizgalno od pliberškega gasilskega društva v Avstriji. Leta devetnajststo dvanajst so kupili novo izpopolnjeno ročno brizgalno, ki je služila vse do leta devetnajststo osemintrideset in je še danes uporabna. Prav ta brizgalna je del plebiscitne zgodovine. Po razmejitvi so iz Libelič odpeljali gasilci sosednje avstrijske vasi Potoče. Člani gasilskega društva iz Libelič so v juniju devetnajststo triindvajset, ko so Libeliče ponovno pripadale, pripadle Sloveniji, izvedli ilegalno akcijo in ponoči odpeljali brizgalno nazaj čez mejo v Libeliče. Tako so bili dani pogoji za oživitev gasilstva v Libeličah. Kako je videl to akcijo eden od, občanov? Tisto noč se nas je zbralo kakšnih dvajset. Cele Libeliče so bile na nogah. Po hišah so kuhali klobase in nam v korajžo nalivali žganje. Na meji so tisti dan stražili nam naklonjeni graničarji in odgovorili dogovorili smo se, da nam ne bodo delali težav. Celotna akcija se je odvijala s takšno naglico, da še danes tega ne razumem. Z vozom, ki smo ga sami vlekli, smo se pretihotapili preko meje v sosednjo vas Potoče. Kot v transu vlomili v gasilski dom, ključavnico nam je prerezala že predhodnica in že je bila brizgalna na vozu. Nato smo drveli, drveli in kar naenkrat smo bili sredi Libelič, potem pa veselje, takšno veselje in seveda rešena čast. To je bila hkrati krona vroče plebiscitne pustolovščine. Gasilski dom Libeliče je danes v prostovoljnem gasilskem društvu, organiziranih sto dvajset članov, skupaj s podmladkom imajo svoj gasilski dom, lastna vodna rezervoarja, orodni gasilski avto in avto za prevoz gasilcev. S sosednjimi gasilskimi društvih v regiji in preko meje gojijo dobre sosedske odnose. Članska ekipa gasilskega društva Libeliče je dosegla prvo mesto na državnem tekmovanju devetnajstega šestega dva deset